Chciałbym serdecznie pogratulować nowowybranemu przewodniczącemu wyboru na stanowisko przewodniczącego Komisji.

Będziemy musieli sprostać wyzwaniom, nasi obywatele oczekują tego, że teraz będziemy działać bardzo energicznie i będziemy działać na rzecz ich oczekiwań. Panie Przewodniczący, ja wiem, że Pan zna priorytety Parlamentu Europejskiego. Po dyskusjach, które odbyliśmy zarówno w grupach politycznych, jak i wczoraj wie Pan jakie są nasze oczekiwania.